Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Tudi jaz se strinjam, da je zakon nujno potreben kot tak, glede na situacijo, ki je trenutno na področju kulture v Sloveniji, tako v sami infrastrukturi, ki je že dokaj stara in v katero se ni vlagalo, kot tudi seveda v v samo vsebino. Nekaj podatkov o samem zakonu. Zakon je bil objavljen sedemindvajsetega devetega dva tisoč osemnajst na E-demokraciji in na spletni strani Ministrstva za kulturo. Roki za pripombe so bili do petega enajstega dva tisoč osemnajst. Zakon smo poskušali predstavljati čim čim širši publiki, tako da smo je bil posredovan Skupnosti občin, Združenju občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenije, Združenju zgodovinskih mest Slovenije, Nacionalnemu svetu za kulturo Republike Slovenije in Nacionalnemu svetu za knjižnično dejavnost Republike Slovenije. Dobili smo kar nekaj pripomb, ki sicer ne vplivajo zelo na samo vsebino, ampak mogoče bolj časovnico in količino sredstev, ki se bi vlagala. Tako da smo dobili ... Odzivi so so bili iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Nacionalni svet za kulturo je dal pripombo, Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, Združenje splošnih knjižnic, Nuk je dal pripombo, Univerzitetna knjižnica Maribor, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Mestna občina Celje, Mestna občina Ljubljana, Asociacija in nekaj fizičnih oseb. Hkrati smo seveda poleg tega, zakon je bil poslan tudi Ministrstvu za finance, Ministrstvu za javno upravo, SVZ-ju, ki so tako podali svoje pripombe. Mi smo sedaj naredili le razpredelnico za pripombe, katere smatramo, da so upravičene, in ki so nam dali tudi neki drug pogled na sam zakon in bi radi vključili. Razpredelnice, s tem je bila že poslana na Ministrstvo za finance, s katerim usklajujemo pripombe, in seveda glede na odločitve Ministrstva za finance, pripombe Ministrstva za javno upravo in SVZ-ja, bomo poskušali zakon uskladiti in ga seveda potem podali tudi v kasnejše obravnave. Zakon kot tak, po našem nekako predvidevanju, upamo, da bi bil lahko, da bi lahko šel tudi skozi obravnave v parlamentu, tam do marca, aprila, maja recimo, če bi takrat nekako uspeli, da bi potem lahko z nekim javnim pozivom, mogoče je za zakon potrebno še povedati, da nima določenih projektov, ki jih bi radi izpeljali - zaradi prejšnjih izkušenj takih zakonov, ker ko omenjaš projekte in če potem ti projekti niso izpeljani, seveda ta denar ne moreš uporabiti uporabiti naprej, ker je določen za določene aktivnosti, tako da bo, če bi bil zakon sprejet, bomo dali potem neki poziv, ki je določen glede na vsebino, glede na infrastrukture in druga področja, da bodo tako občine kot kulturne ustanove dale predlog zakaj bi se ta denar uporabil in potem neka komisija določila, kateri projekti ne bi šli v realizacijo. Hvala.